este fenómeno ha sido descrito por todos mis colegas, es un fenómeno global, y de manera global hay que abordarlo. Está muy conectado, por cierto, con el fenómeno de los refugiados y de la inmigración. Pero voy a referirme al fenómeno local, porque, efectivamente, la mayor parte de las personas objeto de trata son mujeres y niñas —en el caso de la Unión Europea— para ser explotadas sexualmente.

Pero la prostitución existe porque se consume prostitución y porque hay empresarios de la prostitución. Estamos ante este discurso hipócrita, enormemente hipócrita, de los responsables europeos, sobre todo en los Estados miembros, que no persiguen localmente la explotación sexual de mujeres y niñas. Todas las carreteras de mi país, señor comisario y seguramente del suyo—, están llenas de lugares, de prostíbulos dentro de los cuales hay niñas y mujeres que han sido víctimas de este tráfico.

basta con recorrer nuestros países, basta con seguir la ruta de los que consumen prostitución, porque están consumiendo explotación directa de mujeres y niñas. Así que no nos vayamos muy lejos y actuemos directamente sobre nuestros propios países.